Europa ist für die Mehrheit seiner Bürgerinnen und Bürger nicht nur ein ökonomisches Projekt mit einem gemeinsamen Binnenmarkt, sie erwarten sich auch soziale Kohäsion und die Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit. Es ist daher von großer Bedeutung, dass auf europäischer Ebene konkrete Maßnahmen in Richtung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gesetzt werden. Von ebenso großer Bedeutung ist die gemeinschaftliche Dimension dieses Anliegens die gleichberechtigte Beteiligung von Kommission, Rat und Europäischem Parlament.

Die Diskussion der fünf Kernpunkte der ISS hätte so sicherlich noch an Qualität gewinnen können, weil sie noch näher an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger gerückt wäre. Die Menschen sind existenziell an einem hohen Maß an Sicherheit interessiert sie wollen dabei allerdings nicht ihre Freiheit verlieren. Die Wahrung der Grundrechte der Menschen sicherzustellen, ist eine Kernkompetenz des Parlaments. Unsere Kritik ist daher etwas Konstruktives. Besonders wichtig ist auch die demokratische Kontrolle der europäischen Agenturen, die in diesem Bereich aktiv sind. Viele Maßnahmen geschehen zu zögerlich, und es ist zu hoffen, dass der Legislativakt zu Europol noch in dieser Periode abgeschlossen werden kann. Auch die Einbindung der Parlamente der Mitgliedstaaten könnte aktiver betrieben werden. Dies gilt besonders für die Richtlinie für die Datenverarbeitung bei Polizei und Justiz. Es wäre ein wichtiges Signal für eine moderne Rechtssetzung im Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit.